plus efficace et plus juste dans l'Union européenne.

La raison pour laquelle nous ne nous sommes pas prononcés est très simple, c'est que la Commission ne peut pas commenter des enquêtes en cours.

Le premier, c'est que plusieurs d'entre vous nous ont expliqué que nous avons une vision restrictive des paradis fiscaux lorsque nous considérons qu'il n'y a pas de paradis fiscaux dans l'Union européenne.

En particulier, je vais citer deux choses.

On comprendra qu'on doit aussi respecter un certain nombre d'informations personnelles sur des contribuables.